Slovenska republika svoju jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach po havárii v Černobyle dôkladne zrekonštruovala a vybavila najmodernejšími bezpečnostnými technológiami od francúzskych a nemeckých špecializovaných firiem. Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu po ukončení rozsiahlej modernizácie skonštatovali pripravenosť jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach na viac ako tridsaťročnú bezpečnú prevádzku. Napriek tomu Slovenská republika v záujme pokoja a istoty občanov susedného Rakúska, v čase rokovaní o vstupe do Európskej únie, súhlasila s predčasným odstavením v tom čase už špičkovo vybavených reaktorov V1 a V2 v Jaslovských Bohuniciach. Symbolický príspevok Európskej únie na náklady vyraďovania týchto reaktorov z prevádzky preto vnímame iba ako snahu aspoň čiastočne kompenzovať stratu Slovenskej republiky, ktorá tak prišla o silný a výkonný zdroj čistej elektrickej energie, nie ako reálny podiel na likvidácii tejto elektrárne.